Un plan de gestión basado en el esfuerzo pesquero, donde no se contempla la posibilidad de introducir el sistema de TAC y de cuotas, sino otros elementos, como es el esfuerzo pesquero, la veda o la inclusión, por primera vez en un Reglamento, de la cogestión. Por cierto, señor Solé, quiero felicitarle, porque en su comunidad autónoma, en Cataluña, hay grandes experiencias en cogestión que nos van a servir mucho para desarrollarla en el resto de Europa.

Se ha trasformado, porque todos los votos hasta ahora habían contado con el Grupo PPE y con su ponente, el señor Iturgaiz, al que, en cualquier caso ―a él y a su equipo―, agradezco su trabajo, aunque él quiera tirarlo por la borda. A los demás grupos políticos quiero agradecerles el esfuerzo. No es fácil para ninguno, y sé que todos han hecho un gran esfuerzo, conjuntamente con la Comisión.